Op elk van die punten vindt u ons aan uw zijde, maar alleen als u doorzet. De sociale markteconomie van Europa is vrijer dan China's partijstaat en is eerlijker dan het Amerikaanse kartelkapitalisme. Dat behouden we alleen als we hard blijven vechten voor een eerlijk, vrij en duurzaam Europa.